Wir glauben, dass wir zu Drittstaaten namentlich zu Lieferstaaten eine gewisse gemeinsame europäische Strategie brauchen, weswegen uns die Offenlegung von Staatsverträgen, d.

von Verträgen zwischen Drittstaaten und Mitgliedstaaten wichtig ist. Was wir nicht haben wollen und auch nicht fordern, ist die Offenlegung von konkreten privatwirtschaftlichen Verträgen Preise, Mengen, Konditionen es sei denn, sie widersprechen dem Binnenmarktrecht.

Aber die generelle Offenlegung von privatwirtschaftlichen Verträgen halten wir nicht für geboten.